Ich glaube, die Debatte hat uns klar gezeigt Wir sind zwar nicht glücklich mit diesem Kompromiss, aber das ist die Natur eines Kompromisses. Wir hätten vielleicht noch weiter gehen können, aber hier hat uns hauptsächlich der Rat blockiert. Klar hat die Debatte auch gezeigt, dass wir insbesondere auf die gute Implementierung Acht geben müssen.

Durch eine gute Ausarbeitung dieser Pläne kann man sehr viele Menschenleben retten. Wir wissen alle, dass Zeit hier ein entscheidender Faktor ist, und natürlich auch die Ausbildung der Sicherheitskräfte, die im Betrieb selbst sind bzw.

Deshalb darf ich noch einmal abschließend sagen Ich glaube, der Kompromiss ist insgesamt in Ordnung. Natürlich hätten wir uns gewünscht, weiter zu gehen.